Del resto, non è certo un mistero che negli ultimi 15 anni il Venezuela e la Russia abbiano siglato 200 accordi di cooperazione economica, di cui 57 già operativi, né che la Cina stia investendo 17 miliardi di euro in progetti nel paese.

Al posto di riflettere seriamente sul nostro ruolo come Unione europea e come attore globale in questa potenziale escalation di proporzioni titaniche, direi che purtroppo vedo un clima da tifoseria calcistica in quest'aula, troppo spesso invece al punto di assumere il ruolo di saggi mediatori e difensori della pace. Perché troppe parole da un lato e troppi silenzi dall'altro accompagnano la tragedia ingiusta della morte di Kluivert Roa e i tanti punti oscuri della vicenda ci dovrebbero spingere ad utilizzare il buon senso, ad attendere il lavoro della magistratura, ma purtroppo un caso mediatico alle volte è uno strumento di comunicazione fin troppo allettante. Noi terremo la barra dritta e continuiamo a condannare senza mezzi termini ogni forma di violazione dei diritti umani e di limitazione della libertà di espressione, ma condanniamo anche ogni forma di ingerenza impropria in uno Stato sovrano e non ci accontenteremo delle comode verità preconfezionate. Speriamo che il Venezuela riesca ad avere tra poco elezioni libere e credibili e che lo scontro sia politico e non violento, anche perché non vogliamo che l'assassino di Roa diventi un ulteriore, piccolo assassino di Francesco Ferdinando e crediamo nel grande ruolo dei paesi sudamericani nella mediazione.